Andere Kollegen haben dieses Modell der Fragestellung gelobt, ich tue das mit Verlaub nicht! Ich gestehe Ihnen schon zu, dass Sie versucht haben, hier Ordnung in ein System zu bringen, das ist aber so nicht funktionstüchtig. Dieses Modell ist mit Verlaub nicht zufriedenstellend, und zwar aus zwei Gründen Erstens fehlt mir die Transparenz. Ich würde gerne wissen, ob bzw. wann ich in etwa drankomme, daher würde ich vorschlagen, dass man eine Rednerliste publiziert, damit man es sich einrichten kann. Zum Zweiten ist es für mich nicht zufriedenstellend, zweieinhalb Stunden hier zu sitzen, um dann überhaupt nicht dranzukommen. Das kann nicht die Lösung sein.

Aber in diesen zweieinhalb Stunden es waren sehr interessante Fragen, vor allem sehr interessante Antworten hätte ich auch ganz etwas anderes machen können als hier zu sitzen und zu warten, um dann letzten Endes wie viele andere Kollegen doch nicht dranzukommen. Ich bitte, dieses Format wieder zu ändern.